Señor presidente, en primer lugar quiero agradecer a los ponentes su trabajo para sacar adelante este informe. Yo celebro que el Parlamento apueste por una mayor financiación para algo tan importante como la cohesión. También celebro que se incrementen las tasas de cofinanciación en la línea de las enmiendas que había presentado junto con mi compañero, que hoy precisamente nos preside, don Ramón Luis Valcárcel. Quiero centrar mi intervención en el caso especial de un pequeño número de regiones, entre ellas Galicia. Estas regiones, debido a la crisis económica de los últimos años, descienden de categoría a efectos del nuevo marco financiero, pero, según nuestras estimaciones, sufrirían también una importante reducción de fondos si se aplicasen exclusivamente los criterios del anexo XXII. Por cierto, en este anexo, señora comisaria, me habría gustado que el criterio demográfico hubiese estado más presente, como he venido reclamando en esta Cámara a lo largo de los últimos años.

En el supuesto concreto de Galicia, descendería de región más desarrollada a región en transición, y, sin embargo, bajaría gravemente su financiación europea. Esto es contrario al principio de cohesión y a todo principio de equidad. Por ello, mediante la enmienda 429, el Grupo Popular ha querido establecer una red de seguridad que impida que estas regiones penalizadas por la crisis se vean también castigadas en materia de financiación.

Se trata de evitar una situación injusta. Y también quiero agradecer el apoyo de otros grupos que me consta que van a apoyar esta enmienda.